Si vous ajoutez un sixième point, il y aura une personne qui va en parler, les autres personnes vont prendre autre chose.